Las políticas preventivas son las que tienen que ver ahora mismo con la supervisión de los servicios financieros, con la gobernanza y el fortalecimiento de la gobernanza. Es decir, con todo aquello que nos va a alertar de que hay problemas antes de que los problemas desborden a las economías europeas. Pero el segundo tipo de políticas las políticas de impulso son fundamentales.

Naturalmente hay muchos, pero voy a señalar tres investigación e innovación, desarrollo de una sociedad digital es decir, agenda digital y mercado interior. Y respecto de la primera la investigación e innovación es donde yo encuentro las carencias del programa de trabajo que ha presentado la Comisión.